Vážený pán predsedajúci, aj ja keď som si prečítal túto správu, samozrejme, vidím na nej širokú prácu kolegu a predsa však som len nadobudol dojem, že Európa je akýmsi kontinentom strachu, ktorý je ovládaný fóbiami.

Neprimerane sa skupina homofóbov rozrastá o tých, čo majú odlišný názor na spôsob spolužitia medzi ľuďmi, medzi mužmi a ženami. Ja pozorujem fenomén, že ľudia začínajú mať strach verejne povedať svoj názor na zavádzanie nových sociologických a hodnotových rámcov.

Toto je naše základné právo vyjadriť nesúhlas a ten nesúhlas ako názorová odlišnosť musí byť rešpektovaný. Prečo sú tí, čo majú odlišný názor, okamžite nálepkovaní ako fanatici, populisti, fundamentalisti, bigoti? Európa by sa nemala báť rozmanitosti, najmä nie tej názorovej. Opakované adresovanie výziev členským štátom na ratifikovanie kontroverzného Istanbulského dohovoru v tejto správe považujem za nenáležité a ďalšie porušovanie princípu subsidiarity.